La Commission élabore actuellement un pilier, dans le cadre de la politique maritime intégrée, pour le processus régional de la mer Noire afin d'adapter les outils développés au niveau de l'Union européenne aux défis régionaux et aux possibilités de ce bassin.

Nous partageons la conclusion du rapport sur la nécessité d'établir un système stable à long terme qui fournira régulièrement des avis scientifiques. À court terme, la Commission a agi afin d'assurer une implication plus grande et actualisée du Comité scientifique consultatif de la CGPM, et une première réunion sur la mer Noire est prévue pour janvier 2012. En attendant, la Commission a travaillé sur la fourniture d'avis scientifiques réguliers à travers le groupe de travail de son comité scientifique, technique et économique de la pêche. Des scientifiques d'Ukraine, de Turquie et de la Fédération de Russie participeront à la réunion de ce comité en octobre. La Commission partage le point de vue du rapport sur la nécessité de mener des recherches et des études coordonnées.

Nous considérons important de souligner qu'ils ne doivent pas être considérés comme des mesures mutuellement exclusives. La coopération est une exigence clé dans l'amélioration de la gestion de la pêche dans la mer Noire.